Scleroza multiplă este forma cea mai răspândită de patologie neurodegenerativă și una dintre principalele cauze ale dizabilității de origine netraumatică în rândul femeilor în vârstă. După cum am cerut în declarația scrisă inițiată de mine anul acesta, precum și în toate demersurile mele pe această temă, Comisia Europeană trebuie să promoveze accesul egal la tratament și politici de angajare flexibile pentru persoanele care suferă de scleroză multiplă și să sprijine cercetările comparative în ceea ce privește scleroza multiplă. Pe de altă parte, la nivelul statelor membre este nevoie de certificarea cursurilor pentru infirmierii specializați în scleroză multiplă și inventarierea în fiecare țară a bolnavilor de scleroză multiplă.